Atrag atenția că pescuitul ilegal din Marea Neagră pune în pericol speciile de valoare, care sunt caracterizate de un ciclu lung de viață. Potrivit statisticilor, de la începutul anului, au fost identificați peste 90 de delfini eșuați pe litoralul românesc, cauza fiind, în mare parte, braconajul. Ca măsuri de protecție, 50 de dispozitive acustice au fost amplasate pentru îndepărtarea lor de uneltele pentru pescuit.